hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi á laga um breytingu á almennum hegningarlögum númer nítján nítján hundruð fjörutíu einkum tuttugasta og öðrum kafla um kynferðisbrot sem og ákvæðum barnaverndarlaga númer áttatíu tvö þúsund og tvö frumvarpið er samið af refsiréttarnefnd vegna fullgildingar á evrópuráðssamningi um vernd barna gegn kynferðislegri misneytingu og kynferðislegri misnotkun í evrópuráðssamningnum er áréttað að alþjóðlegt samstarf sé nauðsynlegt til þess að koma í veg fyrir og berjast gegn kynferðislegri misnotkun og misneytingu á börnum einn liður í hinni alþjóðlegu baráttu gegn kynferðislegu ofbeldi á börnum er að gera sömu verknaði refsiverða í þeim ríkjum sem í hlut eiga slík samræmd ákvæði auðvelda baráttuna gegn kynferðisofbeldi í alþjóðlegu samhengi og geta komið í veg fyrir að þeir sem brjóta gegn börnum velji sér frekar lönd þar sem tiltekin háttsemi telst ekki refsiverð samræming stuðlar einnig að auknu samstarfi milli ríkja og auðveldar þeim að skiptast á almennum upplýsingum til að mynda um tölfræði rannsóknaraðferðir og fleira íslensk löggjöf er að meginstefnu til í samræmi við ákvæði samningsins en þó eru nokkur ákvæði sem kalla á breytingar á hegningarlögum með þessu frumvarpi er lagt til að refsivert verði að mæla sér mót við barn með kynferðislegum tilgangi með samskiptum um alnetið eða með annarri upplýsinga og fjarskiptatækni áður hefur verið reynt að byggja ákæru í slíkum málum á tilraunaákvæði tuttugustu greinar almennra hegningarlaga en rétt þykir að lýsa þessari háttsemi sem fullfrömdu broti til að auka réttarvernd barna að því varðar samskipti þeirra við fullorðna einstaklinga í gegnum alnetið eða aðra fjarskipta eða upplýsingatækni aukin

eða á klámfenginn hátt er því lagt til að gildandi fjórðu málsgrein tvö hundruð og tíundu grein laganna falli brott samkvæmt gildandi löggjöf er prentun framleiðsla innflutningur í útbreiðsluskyni sala útbýting og dreifing kláms ólögleg refsingin er þyngri ef um er að ræða svonefnt barnaklám eða myndrænt ofbeldi gegn börnum en slíkt efni er einnig ólöglegt að flytja inn afla sér eða hafa í vörslu sinni frumvarpið sem hér er rætt gerir ráð fyrir að einnig verði refsivert að skoða myndir og myndskeið á alnetinu eða með annarri upplýsinga og fjarskiptatækni sem sýna börn á kynferðislegan eða klámfenginn hátt og nær því ákvæðið ekki eingöngu til vörslu sölu og dreifingar líkt og nú er ljóst er að nútímatækni gerir þeim sem eftir því leitar kleift að afla sér aðgangs að barnaklámi á alnetinu án þess að slíku efni sé hlaðið niður á tölvu viðkomandi því er varhugavert að undanskilja slíkt athæfi refsiábyrgð með því að gera öflun barnakláms refsiverða hvort sem efnið er í vörslu geranda eða ekki er spornað gegn framleiðslu slíks efnis eins og kostur er jafnframt verður svonefnd barngerving gerð refsiverð en í henni felst að einstaklingar sem hafa náð átján ára aldri eru sýndir á kynferðislegan eða klámfenginn hátt í hlutverki barns undir sömu skilgreiningu fellur efni á borð við teiknimyndir eða aðrar sýndar myndir þar sem börn eru sýnd á klámfenginn hátt barngerving getur verið til þess fallin að hvetja til eða réttlæta brot gegn börnum og því þykir rétt að kveða sérstaklega á um refsinæmi slíks efnis líkt og annars efnis sem sýnir ofbeldi gegn börnum þá er einnig lagt til sérstakt refsiákvæði varðandi þátttöku barna í nektarsýningum og öðrum sýningum af kynferðislegum toga ákvæði þessa efnis er nú þegar að hluta að finna í ákvæðum barnaverndarlaga og er því samhliða þessari breytingu lagt til að síðari málsl þriðju málsgrein nítugasta og þriðju greinar og ákvæði fjórðu málsgrein nítugasta og sjöundu grein barnaverndarlaga númer áttatíu tvö þúsund og tvö falli brott til að koma í veg fyrir skörun milli þeirra og almennra hegningarlaga í frumvarpi þessu er lagt til að refsivert verði að ráða barn til þátttöku í nektar eða klámsýningu eða skipuleggja slíka sýningu eða

bann gegn nektardansi gildi á íslandi er talin ástæða til að gera það sérstaklega refsivert að sækja nektar eða klámsýningu þar sem börn eru þátttakendur

að fyrningarfrestur vegna brota sem varða vændi barna nektar og klámsýningar barna og mansal á börnum hefjist ekki fyrr en það barn sem á í hlut hefur náð átján ára aldri í áttugasta og aðra grein almennra hegningarlaga er mælt fyrir um upphaf fyrningarfrests vegna brota meginreglan er sú að fyrningarfrestur telst frá þeim degi þegar refsiverðum verknaði eða refsiverðu athafnaleysi lauk með lögum númer sextíu og eitt tvö þúsund og sjö voru gerðar breytingar að því er varðar kynferðisbrot gegn börnum þannig fyrnast nauðgunar og sifjaspellsbrot gegn börnum aldrei samanber annarrar málsgreinar áttugustu og fyrstu grein laganna og þegar um er að ræða önnur kynferðis og ofbeldisbrot gegn börnum hefst fyrningarfrestur ekki fyrr en á þeim degi gera brotaþoli nær átján ára aldri samanber fyrstu málsgreinar áttugustu og aðra grein laganna ótvírætt er að brot sem varða vændi barna nektar og klámsýningar barna og mansal á börnum eiga sér efnislega samstöðu með öðrum þeim brotum sem falla þarna undir er því lagt til að þessi brot byrji ekki að fyrnast fyrr en brotaþoli nær átján ára aldri þá er lagt til að gerðar verði breytingar á fimmtu grein almennra hegningarlaga í því skyni a tryggja að íslensk löggjöf fullnægi kröfum evrópuráðssamningsins um vernd barna gegn kynferðislegri misneytingu og kynferðislegri misnotkun um refsilögsögu þannig að hægt sé að refsa á íslandi fyrir háttsemi sem greinir í samningnum sem íslenskir ríkisborgarar fremja erlendis þrátt fyrir að verknaðurinn sé ekki refsiverður eftir lögum þess ríkis samningnum verður einnig bætt við upptalningu sjöttu grein þannig að unnt verði að refsa eftir íslenskum hegningarlögum fyrir háttsemi sem greinir í samningnum jafnvel þótt brotið sem um ræðir hafi verið framið utan íslenska ríkisins án tillits til þess hver að því er valdur hæstvirtur forseti baráttan gegn ofbeldi gegn börnum er ekki bundin við landamæri og réttindi barna til að búa ekki við ofbeldi eða ógn af ofbeldi eiga að vera algild með alþjóðlegu samstarfi stuðlum við enn frekar að því að svo geti verið þær lagabreytingar sem hér eru lagðar til eru eitt skref á þeirri vegferð ég legg því til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til allsherjar og menntamálanefndar og annarrar